Das hat weniger mit uns als Parlament zu tun als mit der Position des Rates dessen Vertreter ja nicht einmal hier sind. Wir müssen die erste Generation von Biotreibstoffen eingrenzen. Wir haben zu viel Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion. 7 ist hoch, wahrscheinlich zu hoch, gut, aber... Zweitens Wir brauchen eine Methodologie, um die Gesamt CO2 Bilanz der Biokraftstoffe zu bilanzieren. Ohne das kann man ja nie in irgendeiner Form wissenschaftlich an dieses Thema herangehen.

Wir brauchen Planungs und Investitionssicherheit.

Wir brauchen Investitionen in Rumänien, Bulgarien, Polen und vielleicht sogar auch in der Ukraine in diese zweite und dritte Generation von Biotreibstoffen.